Signora Presidente, onorevoli colleghi, perché quando le auto tedesche erano semplicemente minacciate dai dazi la Commissione ha battuto i pugni sul tavolo e ora invece che ci sono i dazi nel settore agroalimentare la Commissione di fatto sta zitta? A pagare le conseguenze sono paesi come l'Italia, che di fatto nulla c'entrano con il finanziamento di Airbus. L'agroalimentare è già stato penalizzato dall'embargo russo. Il WTO va riformato ma l'Unione europea si deve impegnare a dare agli Stati degli strumenti per poter intervenire e in qualche modo limitare le conseguenze dei dazi. Grandissime eccellenze italiane, come il gorgonzola, il grana, il pecorino e il parmigiano, saranno penalizzate con dazi fino al 25 per chi esporta negli Stati Uniti. Chiediamo quindi che l'Unione europea in qualche modo aiuti aumentando il finanziamento per la promozione di questi prodotti sul mercato americano.